fer fram utandagskrárumræða um stöðu og horfur í efnahagsmálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund